40 De plus, selon la feuille de route, les camions de moins de 16 tonnes ne seront pas concernés, alors que c'est tout le secteur routier qui doit faire des efforts contre le réchauffement climatique.

On ne peut pas la voir arriver sur nos routes tant qu'il n'y a pas de législation spécifique.